Die Texte, über die wir heute sprechen, bestätigen einmal mehr die immer größere Relevanz des Themas Weltraum in der Europäischen Union. Dabei spielt Sicherheit eine wichtige Rolle. Ich begrüße es insbesondere, dass sich der Bericht des AFET Ausschusses eben nicht nur auf Sicherheit und Verteidigung im klassischen Sinne bezieht, sondern auch die Gefahren durch Weltraumschrott oder durch Zusammenstöße von Objekten im All betont. Gerade bei immer weiter zunehmendem Verkehr im Weltraum wird die Verhinderung von Unfällen mittelfristig zu einer großen Herausforderung werden. Und auch auf der Erde hat Sicherheit viele Aspekte. So kann uns gerade die Erdbeobachtung aus dem Weltraum dabei helfen, den Klimawandel zu beobachten und schneller und besser auf Naturkatastrophen zu reagieren. Doch obwohl die Themen Sicherheit und Verteidigung bei den Raumfahrtprogrammen der EU mitgedacht werden müssen, gibt es keinen Zweifel daran, dass die Programme zivil sind und zivil bleiben müssen. Unser Ziel ist es, den Weltraum zu erforschen und ihn für bestehende und noch zu entwickelnde Technologien zu nutzen. Das stellt eine große Chance auch für unsere Unternehmen in der Europäischen Union dar. Hier sollten wir insbesondere darauf hinarbeiten, dass mehr kleine und mittlere Unternehmen mit innovativen Ideen in diesem Bereich tätig werden. Durch den technologischen Fortschritt können wir auch die Daten, die wir unter anderem durch Copernicus erhalten, immer besser auswerten und nutzen. Hier schöpfen wir unser Potenzial aber noch nicht voll aus. In unserer Entschließung machen wir klar, dass Plattformen geschaffen werden müssen, die die optimale Nutzung von Big Data erlauben und für ein möglichst breites Spektrum von Nutzern, insbesondere aus der Wissenschaft, einfach und frei zugänglich sind.